Señor presidente, cuando hablamos de que queremos soberanía nos referimos a soberanía popular real y efectiva a la hora de gestionar nuestros recursos pesqueros mediante criterios, por supuesto, de sostenibilidad, de equidad, de justicia social y de transparencia. En España hemos perdido alrededor de cuatro mil pescadores en los últimos cinco años, simplemente porque el artículo 17 de la política pesquera común no se cumple en mi país. En este caso lo tenemos claro. La pesca con pulso eléctrico es altamente dañina para los ecosistemas marinos y un método extremadamente violento que mata no solamente la fauna marina, también mata a nuestra pesca artesanal aquella que es la que da vida realmente a nuestros pueblos pesqueros, que es respetuosa con la mar y que es sustento de miles de familias en mi país. La Unión Europea no puede sucumbir a la presión de los lobbies pesqueros, de las grandes compañías pesqueras.

Estas grandes compañías ni hacen una pesca sostenible ni cuidan de la mar. Lo único que les importa es el beneficio económico cortoplacista. Señorías, es hora de tomar decisiones de la mano de la gente de la mar, pensando en cuidar este recurso, que es un bien común, y pensando también en cuidar a quienes viven de ella.